Domnule președinte, doamnă comisar, mulțumesc pentru informațiile prezentate.

Facilitatea de conectare a Europei acum, în acest exercițiu financiar, a fost foarte apreciată atât de statele membre, cât și de Comisie, care a considerat o un proiect de succes. S au făcut investiții importante în căi ferate, în SESAR, în aeroporturi.

infrastructurii militare și a instrumentelor financiare.

Însă, vreau să vă reamintesc că în 2011 Comisia a propus pentru această facilitate 50 de miliarde de euro. Suma propusă acum este mai mică decât cea din 2011 și este mai mică și decât cea din actualul exercițiu financiar, pentru transport în special.